Señora Presidenta, antes de comenzar a hablar de esta cuestión que nos trae a estas horas de la noche al Pleno del Parlamento Europeo, he comentado con algunas compañeras, que van a intervenir en este debate, que consideramos que no es casual que los debates referidos a las cuestiones de igualdad entre hombres y mujeres siempre sean los últimos del orden del día

Por lo tanto, posiblemente traslademos esta cuestión a la Mesa del Parlamento para que haga un estudio y vea en cuántas ocasiones los últimos debates del Pleno han tenido como objeto cuestiones referidas a la igualdad entre hombres y mujeres. Para nosotras, para quienes estamos aquí, no es algo que ocupe un último lugar, es una prioridad absoluta de las instituciones europeas. Y paso a presentar la pregunta sobre el programa Daphne de lucha contra la violencia de género.

En marzo de 2014, la Agencia de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea elaboró un informe sobre la violencia de género con unos datos verdaderamente escalofriantes un 33 de las mujeres europeas, según una encuesta realizada, habían sido víctimas de violencia física, sexual, violencia laboral de distintos tipos a lo largo de su vida.

Se estima que nueve millones de mujeres europeas habían sido víctimas de violencia. Estos datos se convirtieron en una alarma y nos indican la necesidad de actuar en esta materia. Voy a dar más datos. En lo que llevamos de año, en España, en mi país, 44 mujeres han sido asesinadas víctimas de la violencia machista. Y puedo decir las cifras porque una ley que tenemos en nuestro país, una ley integral sobre violencia de género, posibilita que haya datos reales sobre la situación, lo que a nivel europeo no ocurre. Hoy en Europa no tenemos criterios homologables para poder saber de qué magnitud estamos hablando al referirnos a una realidad que sabemos que es una lacra social y sobre la cual es necesario, es imprescindible y es urgente actuar. Hoy hablamos sobre el programa Daphne. El objetivo general del programa Daphne es prevenir y combatir todas las formas de violencia, tanto si ocurren en la esfera de lo privado como en lo público. También persigue alcanzar un nivel elevado en la protección de la salud, el bienestar, la cohesión, y es un programa abierto a las ONG, a las instituciones públicas, a las asociaciones. Se creó en 1997 como una iniciativa para promover la acción de las organizaciones no gubernamentales y establecer una mejor cooperación.

Finalmente no se pudo quedar como un programa específico y se mantuvo en el programa de Derechos, Igualdad y Ciudadanía. Este programa tiene como planteamiento prevenir y combatir toda forma de violencia contra menores, jóvenes y mujeres, así como la violencia contra otros grupos de riesgo.

Y queremos traer aquí a debate y queremos preguntar a la Comisión Europea cómo se van a perseguir estos objetivos en el contexto del nuevo programa de Derechos, Igualdad y Ciudadanía, y también queremos aclaraciones sobre el importe de la financiación específico para la lucha y la prevención en materia de violencia de género. Puesto que no conseguimos mantener un programa específico y se ha generalizado en un programa global, queremos conocer cuáles son las intenciones de la Comisión Europea acerca de qué financiación específica va a haber en esta materia, qué programas se van a poder financiar en cooperación con los Estados miembros, con las organizaciones sociales, con la sociedad civil, porque estamos hablando de una urgencia, por lo que es necesario que, desde los Estados miembros y desde la Comisión Europea, nos pongamos manos a la obra para acabar, como digo, con la mayor lacra social que tiene en estos momentos Europa.